Jusqu'ici, on peut penser que le système VIS a une bonne architecture et qu'il y a, en effet, quelques bogues, mais qui peuvent être corrigés.

C'est la raison pour laquelle le règlement VIS prévoit que le système débutera ses opérations dans la première région à la date fixée par la Commission lorsque tous les États membres lui auront notifié qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour utiliser le VIS dans cette région. Cela implique que le VIS débute ses opérations dans la première région l'Afrique du Nord, qui couvre les pays posant les risques les plus importants en matière d'immigration irrégulière ou de sécurité à la même date pour tous les États membres.

Donc j'insiste un peu sur ce point.

peut en effet être aggravé si nous avons trop de retard sur le VIS.

VIS. Ces pénalités s'élèvent à près de 3,5 millions d'euros et le compteur des pénalités continue à tourner pour le VIS, tandis que celui du SIS II est suspendu depuis le début de l'exercice d'analyse et de réparation entamé en janvier dernier.

Comme vous l'avez vu, je fais preuve de beaucoup de fermeté et je me suis engagé personnellement dans cette affaire. J'espère que, comme pour Galileo, j'arriverai à peu près à sauver ces deux projets qui sont très intéressants sur le plan technologique et qui permettrait à l'Europe de bénéficier d'un système très performant, mais je ne peux pas encore en avoir la certitude ce

Madame la Présidente, j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes les questions mais je suis à la totale disposition du Parlement pour, au fur et à mesure, donner tous les renseignements que les parlementaires souhaiteront, et en particulier ceux qui m'ont interrogé ce soir.